Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, le 30 juin dernier, des centaines de militants, d'ouvriers et de syndicalistes ont tenté de défiler dans les rues de Phnom Penh afin de montrer leur indignation face à la nouvelle version du projet de loi sur les organisations non gouvernementales et les associations, promulgué par le gouvernement cambodgien. On ne peut que s'associer à eux, évidemment et, à mon tour, je souhaite exprimer mon courroux face à ce projet de loi qui va totalement à l'encontre de la liberté d'expression.